Die Russen wissen selber, wie sie ihre Demokratie organisieren sollen, und die Russen wollten bei dieser Wahl Stabilität. Sie wollen nie wieder zurückkehren zu jenen diebischen Zeiten, wie sie unter Jelzin geherrscht haben, wo sich viele, die heute im Westen leben an den russischen Gütern schamlos bereichert haben.